Das Verfahren heißt so, weil es spontan sein soll.

Wir werden versuchen, diejenigen, die sich gemeldet haben, einzubeziehen, allerdings nur, wenn sie im Saal sind.